þar sem búast má við að þingfundur standi yfir fram á kvöld á þessum degi leggur forseti til að vikið sé frá tíundu greinar þingskapa um lengd þingfundar